To pokračovanie v súčasnom tempe neefektívneho využívania prírodných zdrojov nie je dlhodobo únosné a je nezodpovedné voči najchudobnejším častiam populácie, ale má aj negatívne účinky na životné prostredie a prináša vysoké straty podnikom a hospodárstvu.